et réduire évidemment notre facture énergétique extérieure.

ne donne pas une cohérence d'ensemble et ne permet pas d'obtenir les résultats que nous recherchons. Je suis un peu surpris du débat que nous avons ici. Excusez moi, Monsieur le Commissaire, mais quand vous dites qu'on a un problème sur la définition de l'efficacité énergétique, c'est peut être vrai d'un point de vue théorique, mais le paquet climat énergie est très clair sur l'objectif, il dit 20 de réduction des consommations d'énergie par rapport à une base line Ce n'est pas un problème de définition de l'efficacité énergétique, on a bien des volumes d'énergie sur lesquels il faut revenir, c'est le paquet climat énergie. On nous dit qu'il ne faut pas d'objectif contraignant. Alors, on en fait sur les renouvelables. La Commission européenne a, il y a encore quelques jours, négocié à Cancún un accord contraignant sur le climat, a essayé de défendre le protocole de Kyoto, et on reprend ici les arguments des États Unis ou de la Chine en disant on va faire du volontaire et puis si un jour vraiment, on se rend compte que ça ne marche pas, on fera du contraignant.

Enfin, les citoyens sont confrontés aujourd'hui au froid, ils paient très cher leur facture d'énergie si l'Europe sort de la crise, l'énergie va être beaucoup plus chère au niveau international. Les citoyens seront deux fois confrontés à une hausse de la facture énergétique. Il faut aller beaucoup plus vite, et je vous demande aussi, Monsieur le Commissaire, s'il vous plaît, d'insister auprès de M. Van Rompuy pour que le rendez vous du 4 février soit aussi un rendez vous sur les consommations d'énergie. La feuille de route qu'il propose aujourd'hui est, de ce point de vue là, indécente.